Răspunsul este categoric da. Ceea ce a început, și mă refer la programul Erasmus, ca un program văzut inițial, acum în jur de 20 de ani, nu foarte pozitiv de către diferiți actori din Uniune, este în momentul de față unul dintre cele de mai succes programe ale Uniunii Europene. În desele vizite pe care le am efectuat, nu numai în capitalele statelor membre, dar și în foarte multe regiuni din Uniunea Europeană, am putut constata efectele foarte pozitive ale acestui program.

inclusiv să dobândească cunoștințe despre limba polonă și despre cultura poloneză, deci ceea ce numim cunoștințe interculturale. Ele dovedesc foarte clar cât de eficiente și eficace sunt aceste cunoștințe și, ca să închei răspunsul meu, vreau să vă reamintesc că președintele Comisiei, domnul Barroso s a referit la intenția de a promova în perioada următoare, în mandatul viitor, acele inițiative ce țin de consolidarea și accelerarea mobilității tinerilor, tocmai pentru a dobândi aceste aptitudini care sunt din ce în ce mai necesare.